Zdaj, glede na vse te medijsko odkrite zadeve, pa verjetno veliko tudi neodkritih, je dejstvo, da sistem v praksi ne deluje. Zdaj, posledica fiktivnih prijav prebivališč pa so seveda vedno višji, vedno višja izplačila socialnih transferov tujcev in pa njihovim družinam. Zdaj, jaz menim, da morda bi se pa morali zgledovati tudi po kakšni Republiki Avstriji, Nemčiji, ki so v zadnjem času sprejeli tudi spremembe zakonodaje, da se, takšne zadeve v praksi pri njih ne bi več dogajale, kajti navsezadnje se vendarle srečujejo z enako prakso kot v naši državi. Na primer, Republika Avstrija je pred, mesecem dni uvedla obvezno, obvezno uporabo, nemškega oziroma vsaj angleškega jezika, v kolikor ga tujci ne poznajo, potem imajo potem znižane tudi socialne transferje. Jaz mislim, da je to en takšen namenski ukrep, ki, o katerem bi navsezadnje morala razmisliti tudi naša vlada, kajti v tem primeru se tudi krši na neki način tudi pravice tujcev, oni podpišejo tukaj pogodbe o zaposlitvi, v bistvu pa sploh ne razumejo vsebino teh pogodb. Tako, da glede na dopolnitve odgovora, ki sem ga dobila s strani ministrice in pa ministra, jaz moram reči, da nekako nisem zadovoljna, zato predlagam v skladu z možnostjo poslovnika dopolnitev oziroma nadaljnjo razpravo. Hvala lepa.